virðulegur forseti ég beini hér þremur fyrirspurnum til hæstvirts fjármálaráðherra og þær hljóða svo með leyfi forseta númer eitt hver ber ábyrgð á því að jafnræðis sé gætt milli kynja við skipulagsbreytingar í nýju ríkisbönkunum þremur tvö hvert var kynjahlutfall meðal stjórnenda bankanna þriggja fyrir yfirtöku ríkisins og hvert er það nú þrjú hvernig hefur ráðherra beitt sér til þess að jafnræðis sé gætt milli kynja í nýju bönkunum hvaða varðar stöðuveitingar og launakjör tilvitnun lýkur virðulegur forseti það er alveg ljóst að launakjör bankanna hafa verið með þeim hætti að mönnum blöskrar nú nýlega sendir kristín ástgeirsdóttir framkvæmdastýra jafnréttisstofu bréf til formanna þingflokka og þar kemur fram og ég ætla að vitna í þetta bréf virðulegur forseti undanfarnar vikur hafa jafnréttisstofu borist mörg dæmi um ótrúlegt launamisrétti kynjanna sem viðgengst hefur í nafni launaleyndar innan bankanna þriggja og dótturfyrirtækja þeirra sem nú eru komin í ríkiseigu dæmi eru um allt að hundrað prósent launamun milli karls og konu sem unnu hlið við hlið í sama starfi þá einkenndist skipulag bankanna af miklum kynjahalla þar sem karlar voru í öllum helstu stjórnunarstöðum launakannanir sem gerðar voru á launum í fjármálageiranum sýndu fram verulegan kynbundinn launamun tilvitnun lýkur og svo eru færð rök fyrir því hér síðar í bréfinu að fyrirhuguð rannsóknarnefnd sem á að kanna aðdragandann að falli bankanna að hún þyrfti að fara ofan í einmitt þennan mikla launamun sem hefur komið í ljós á milli karla og kvenna innan bankanna

það hefur líka komið í ljós virðulegur forseti að það ríkir mjög mikil þöggun innan bankakerfisins varðandi launakjör þannig að nú verðum við að nýta tækifærið þegar þeir eru komnir í ríkiseigu og taka á þessu vandamáli í lauslegri könnun hjá einum ríkisbankanna sem nú er kominn í eigu okkar allra þá kemur í ljós að bankastjórinn er kona sem er nú skref fram á við en af sjö framkvæmdastjórum þá eru sex karlar og ein kona og af þrjátíu og sjö forstöðumönnum eru þrjátíu karlar og sjö konur þannig að við erum svo langt frá því að það sé eitthvað jafnræði hér í stjórnunarstöðum þannig að ég tel að við verðum þar sem ríkið er ábyrgt í þessari stöðu að mínu mati þá verðum við með einhverjum hætti að beita okkur innan bankanna þannig að við sjáum ekki framan í svona skakkar tölur það er miklu erfiðara þegar um einkabanka er að ræða og einkafyrirtæki að sjálfsögðu en þegar ríkið á í hlut þá eigum við að bregðast við þannig að ég vil fá skýr